Na Erdogans Turkije stelt Brussel voor om het lot van ons land nu ook in de handen te leggen van corrupte landen als Nigeria, Libië, Ethiopië, Niger en Senegal. De asieltsunami bestrijden met een geldgolf, dat kan alleen hier in Brussel verzonnen worden. Het doel is niet om de immigratiestroom te stoppen, integendeel. Terwijl de grenzen wagenwijd open blijven staan, stelt u voor om nóg meer legale wegen te creëren om gelukszoekers deze kant op te laten komen. Die blauwe kaart van u is eerder een gouden ticket, met nog meer en nog onbeperktere mogelijkheden om hier binnen te komen.

Compleet bizar!

Een pakket dat alleen kan worden voorgesteld en ingevoerd door moedige soevereine natiestaten. Een pakket naar vrijheid. Een pakket van het volk. Een pakket van grenzen sluiten, de islamiseren en de Europese Unie verlaten.